Für die Zukunft der Agrarpolitik nach 2013 müssen wir uns entscheiden, wohin wir wollen. Wollen wir eine Landwirtschaft, die sich den Herausforderungen stellt, indem sie innovativ, modern, mutig, selbstbewusst, selbstverantwortlich und eigenständig am Markt agiert? Oder wollen wir eine Landwirtschaft, die weiterhin am immerwährenden Tropf Europas hängt und mit jedem Schritt in die Zukunft Händchenhalten und Mammis ermahnende Worte braucht? Die Weichen dafür stellen wir jetzt. Um die Zukunftsaufgaben zu bewältigen, brauchen wir in der Landwirtschaft die Förderung moderner Technologien statt endloser Debatten über Ideologien. Um Planungssicherheit für die Betriebe zu ermöglichen, dürfen wir nicht immer wieder alle paar Jahre die Richtung ändern. Dies strapaziert die Finanzfähigkeit zu sehr. Denn jeder hier muss sich bewusst sein, dass jede politische Richtungsänderung neue Gesetze und Richtlinien zur Folge hat, die wiederum Investitionen in den Betrieben erzwingen, ohne zeitgleich die Einnahmen zu erhöhen. Uns sollte nicht interessieren, ob ein Betrieb groß oder klein ist, sondern ob er wirtschaftlich gesund aufgestellt ist. Uns sollte egal sein, ob er konventionell oder ökologisch wirtschaftet, solange er verantwortungsvoll mit seinen Ressourcen umgeht. Uns sollte auch egal sein, wie viele oder wie wenig Tiere er hält, solange es den Tieren gut geht. Wichtig muss es für uns sein, dass wir auch in Zukunft genügend Nahrungsmittel von guter Qualität zu bezahlbaren Preisen in Europa haben. Denn Europa ist nicht allein auf dieser Welt.